Destaco especialmente la idea de materias permanentes frente a la idea de materias primas y las innovadoras soluciones que se plantean para penalizar económicamente a productores y usuarios por el uso inadecuado de estas últimas. En materia de residuos, celebro el objetivo de reducir nuestra producción de desechos y de tratarlos mejor, porque eso implica articular planes de gestión concretos, viables y realistas, centrados en reutilizar mejor lo reciclable y en eliminar mejor lo inutilizable. Esto es mucho más que recoger y transportar significa promover una clasificación cómoda que anime a los usuarios y apoyar tecnologías que creen valor e innovación en torno a la reutilización. Ello pasa también por terminar con los vertederos.

Finalmente, comparto que alcanzar estos objetivos requiere concienciación, formación y consenso y mayor exigencia a los Estados y a las regiones, porque el reto nos implica a todos.